proposé au vote ne prend pas les mesures à la hauteur de l'urgence de la situation.

Le texte refuse d'engager la réforme profonde et nécessaire de la politique agricole commune, alors que le texte présenté aujourd'hui par la Commission ne permet pas d'engager la transition écologique de l'agriculture. Le texte refuse de dénoncer la politique commerciale de l'Union et les accords de libre échange. Bref, sur tous ces points, ce texte est insuffisant je ne peux donc malheureusement pas le soutenir.